Ei bine, acest om a fost arestat și condamnat, în mod samavolnic, în niște dosare inventate.

Foarte simplu cineva a vrut să pună mâna, în scop electoral, pe echipa Steaua, echipă care în primăvara acestui an a învins marile formații Ajax Amsterdam și Chelsea Londra, iar acum joacă în grupele Champions League. Dar sufletul și finanțatorul Stelei este în temniță, complet nevinovat, el fiind împiedicat să se ocupe de această campanie. Iată unul dintre motivele pentru care justiția din România este oaia neagră a Europei. Trag un semnal de alarmă și vă rog să vă implicați în eliberarea fostului nostru coleg, care a ajutat multe biserici creștine și numeroși oameni săraci. El este tatăl a trei adolescente și are o mamă în vârstă de 85 de ani.